Madame la Présidente, nous avons en réalité deux questions qui se posent à nous celle de la part du nucléaire en Europe sur cette question, je crois qu'il faudra un débat public et transparent dans l'Union et dans les États membres concernés, dans l'année à venir et la question des tests qui nous rassemble ici ce matin. Moi, je voudrais vous indiquer, Monsieur le Commissaire, les quatre principes qui me sembleraient être à retenir pour un vrai mécanisme de contrôle.

Deuxième principe ce mécanisme de contrôle devrait être confié à une autorité indépendante et impartiale.

Si jamais les tests révèlent des résultats négatifs pour certaines installations, ces tests devraient s'imposer aux États membres qui, à ce moment là, n'auraient pas d'autre choix que de fermer ces installations qui ne marcheraient pas. Et quatrième point ce mécanisme doit être transparent, c'est à dire que ses résultats doivent être portés devant l'opinion publique.